svalbarðadeiluna í morgun og ég veitti ekki andsvar þá ætla ég aðeins að koma inn á það mál núna þannig er mál með vexti að það hefur verið aflað ítarlegrar og vandaðrar álitsgerðar virts erlends sérfræðings og það er sem sagt beðið um viðbótarálitsgerð um afmarkaða þætti málsins jafnframt hafa verið haldnir tvíhliða samráðsfundir um málið með fjölda aðildarríkja svalbarðasamningsins viðkomandi ríki hafa sýnt málinu mikinn áhuga og er ljóst að þau þurfa að taka afstöðu til þess með hvaða hætti þau munu gæta hagsmuna sinna sem aðildarríki samningsins í væntanlegu dómsmáli hópur aðildarríkja svalbarðasamningsins hefur einnig átt sérstakan samráðsfund um landgrunnsmál svalbarða þetta var um það mál síðan í sambandi við mið austurlönd sem ekki er fjallað um í minni ræðu eins og hefur komið fram það er margt sem ekki var rætt um

í sambandi við þessi alvarlegu mál fyrir botni miðjarðarhafs að við höfum sem sagt lagt áherslu á vopnahléslínuna frá nítján hundruð fjörutíu og níu að hún liggi til grundvallar áætlunum sem leiði til þess að tvö ríki ísrael og palestína búi hlið við hlið innan öruggra og viðurkenndra landamæra ríkisstjórnin styður starfsemi sameinuðu þjóðanna á hernumdu svæðunum ísland hefur á vettvangi sameinuðu þjóðanna sem og víðar fordæmt ofbeldisverk beggja aðila ég vil að síðustu segja það að